Piąty rok z rzędu ten sam problem z Radą.

Mówiąc krótko, w tej sprawie musimy wykazać determinację.

Chcemy po prostu partnerskiego dialogu, niczego więcej.